Izvolite. Lep pozdrav, podpredsednik, člani ministrskega zbora, čeprav ministra ni nobenega, pa so sodelavci, vsi ostali prisotni! V Slovenski nacionalni stranki smo proučili predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva devetnajst. Seznanili smo se tudi z oceno skladnosti predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva devetnajst, s fiskalnimi pravili ter stališčem Vlade Republike Slovenije do te ocene fiskalnega sveta. Jaz bi rekel tako, ne, rebalans ali proračuna ali kakorkoli mu rečemo, to je številka ena, ne. Vsi se hvalimo, da imamo letos največjega do zdaj, deset cela milijard in tako naprej, vendar pa vseeno moram opozoriti, da pa imamo tudi največjo zaposlenost javnega sektorja, ki je sto sedemdeset tisoč ljudi v javnem sektorju. V mandatu prejšnje vlade se jih je enajst tisoč zaposlilo in zaposluje se tudi še danes. Me prav zanima, kakšni so učinki ali efekti zaposlitve teh enajst tisoč ljudi, ki so bili prejšnji vladi zaposleni. Danes sem poslušal, prvega poslušal gospoda predsednika vlade, gospoda Šarca, pa moram reči, da se mi je po par besedah njegove razprave začelo dremati. Pa ne zato, da ne bi dobro spal, ne vem, zakaj, ampak njegova razprava je bila vsesplošna. Včeraj, morem opozoriti, da sem ga včeraj eno vprašanje postavil, nisem mislil strašiti, da ne vem, kakšna kolaps ali kakorkoli, ne, jaz sem pač opozoril na to, kaj zasledim v medijih, kaj zasledim na internetu, kaj zasledim v časopisih, vseeno strokovnjaki opozarjajo, da se bo vseeno, da se vseeno svetovna ekonomija ohlaja. Tako se tudi ohlaja v v Evropi, v Nemčiji, v naši največji poslovni partnerici , celo z ena cela devet na ena cela tri so znižali gospodarsko rast za letošnje leto, napoved vsaj, govorimo o napovedi, tako da tudi mi smo deležni te ohladitve, kakšna bo, bomo pa videli. Napovedujejo nam tricelasedemprocentno gospodarsko rast za letošnje leto. Njegovi odgovori, ki so bili tudi včeraj namenjeni meni, ko sem spraševal, kako smo pripravljeni na krizo, bi rekel, da so vse skupaj bolj ali manj neresni odgovori, kajti danes sem šel skozi. Kaj mi je odgovoril? Celo govorijo o triindvajsetih milijardah javnega dolga, tako da, očitno ni bil niti pri stvari. Jaz sem govoril o cela sto enainosemdeset milijardah evrov javnega proračunskega dolga. Dvaintrideset milijard pa je razlika, koliko so občine dolžne. To je, da pojasnim, da ne bo kdo mislil, da da govorimo o Ampak, ker je bil tako neresen tudi včeraj v v mojih odgovorih , pa pač dam, mu dam pač neko veselje. je pust, pa pač jemljem to kot eno dobro namero dobronamerno, kjer mi rečemo iz Ormoža. Moram pa reči tako, ne, kovali bi pa obisk gospoda ministra za finance s kolegico državno sekretarko, ki sta se oglasila v naši poslanski skupini in sta tudi odgovorila na marsikatero vprašanje glede proračuna. Tako da, gremo, se pravi, malo smo šli bolj k resnemu človeku te vlade. Jaz verjamem, da je tudi minister za finance najbolj zanimiva oseba v vsaki vladi, kajti on ima škarje in platno v rokah. Rekel bi tako, ne, minister je optimističen. Po nekih navedbah se javni dolg znižuje, pohvaliti je treba tudi strukturiranje kreditov, ki jih imamo v dolgu, da se potem zmanjšujejo obresti teh kreditov. Tudi optimistično je glede tega, da bo da bi nekje v letih do dva dvajset prišli na šestdeset procentov javnega dolga, se pravi, BDP-ja. Gospa kolegica je ravno prej omenila tisto, kaj nas kaj je tudi mene zanimalo, informacije, koliko, kako smo kot neto plačnica. Tu smo nekje, za dva devetnajst imam točno podatke, smo smo dali v evropsko blagajno štiristo triintrideset milijonov, pridobili pa sedemsto triindevetdeset milijonov, tu še imamo, se pravi procentov, imamo enainsedemdesetprocentno počrpanje sredstev, trideset procentov bi moral imeti, smo imeli lufta še za kaj za več za počrtati. Za počrpati. Največji pa je ta, se pravi sredstva is strukturnih skladov, to je tristo petindvajset milijonov pridobili. Tako, da tu še vidimo neko v Nacionalni stranki neko vztrajanje v Evropski uniji, čeprav smo mi vedno bili nasprotniki Evropske unije, da pač kakorkoli smo neto plačnica in dobimo in dobimo nekaj čez štiristo milijonov več. No, danes smo že slišali, da se bo ta cifra dvignila na skoraj na petsto milijonov za vplačilo, bomo videli, koka bo pa potem počrpanost, to pa lahko ocenjevali drugo leto. Zdaj, če bi še se malo še dotaknili rebalansa, ne, deset cela štiri milijarde evrov, odhodki deset cela dva to so že kazalniki. Kdo so tisti, ki bodo pridobili? To se pravi predsednik vlade, generalni sekretariat vlade, predsednik države, pa potem generalni trinajst milijonov, to se mi vidi bolj odrazsipniško, čeprav bi razumel, da bomo ne vem, leta enaindvajset predsedujemo Evropski uniji, da bomo takrat rabili taka sredstva, ne pa danes, pa tudi urad za migracije, Urad Vlade za za migrante milijon sto, to so ogromne cifre. Zgubili pa bodo seveda tisti, ki, se pravi Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče, Ministrstvo za infrakstrukturo, bistveno več, danes država, ki ne gradi cestne infrastrukture železniške in tako dalje, kakorkoli, danes se ljudje gibljejo po celem svetu če nimaš tega, potem si bistveno prikrajšan. Pa tudi Ministrstvo za javno upravo z devetimi milijoni. V glavnem to. Pa fiskalni svet nič dobil, pa KPK, za KPK se celo strinjamo, mi smo dali celo predlog, da se ga ukine, kajti ena cela sedem milijona evrov na leto zdi, da je to, da je to za naše pojme stran vržen denar. Tudi Urad za Slovence smo danes omenjali že, mislim, da so predhodniki omenjali tam nekih petindvajset tisoč evrov samo. Včeraj sem govoril, koliko kake težave imajo naši v južni Ameriki, Venezueli kaj se dogaja s Slovenci, nihče ne niti ne nihče ne razmišlja kako, kaj pomagati tem ljudem, daleč od tega Država Madžarska je ravno pripeljala tristo svojih nazaj oziroma svojih državljanov ali potomcev in tako dalje. Tako skrbijo države drugod za svoje po svetu. To. Potem sem še mislil se na na na na na razprave, ki so bile v stališčih strank ne , bi se samo dotaknil stranke Alenke Bratušek, ne. Gospa Maša Kociper je sicer uvodoma povedala, da pač ne pristaja ravno na neko izsiljevanje neke stranke tam z leve strani, ampak vseeno, ne, tolikokrat omenjena ta rešitev pred trojko, jaz zdaj že osebno mislim, da bi bilo boljše, da bi ta trojka prišla, pa da bi red napravila, kajti v Grčiji se ve, koliko se je javno uslužbencev sklestilo, pa da lahko država funkcionira, naša je enostavno predraga. Inn to, da se toliko to omenja, da je stranka, da nas je rešila pred trojko, ja, se se se nas je samo zakreditirale in zadolžile, to je res, to pa je, to nas je rešila, ampak s krediti in zadolževanjem. To se pravi, da to ne rabiš nekega posebnega znanja, koliko jaz razumem. Ne. To potem kot član Odbora za za finance smo imeli v soboto sejo in tam sem samo eno stvar vprašal, pa sem že dobil po nosu, kaj toliko sprašujem. Tako da bom se kar dotaknil gospoda Lenarta, on je bil tisti, ki je rekel, bom ga citiral , ne, jaz sem samo spraševal, kakšne makro-, makro-, makro-, no, makroekonomske pokazatelje je vlada finančno ministrstvo upoštevalo. To sem slišal, da je to bil samo zadnji, zadnji zadnje poročilo UMAR-ja. Jaz sem mislil, da jih je več v igri. In gospod me je tako citiral: "Danes razpravljamo o stabilnem in pa razvojno naravnanem proračunu." Nisem prvi tega izjavil. Tudi sam minister je uvodoma navedel vse te postavke, ki jih bom zdaj v kratkem ponovil. Ampak ko poslušam razpravo pred mano, ne, to sem pa bil jaz, imam občutek, kot da nekateri se tega niso poslušali oziroma namerno želijo kakšno zadevo spregledati. Jaz ne vem, jaz kot poslanec imam vso pravico vprašati, kaj me zanima. In tega te pravice mi ne bo noben krojil. In samo to apeliram, da pač naj se takih stvari ne Jaz sem poslušal, jaz sem vprašal. Dobil sem odgovor. Da pa bi jaz hotel nekaj spregledati ali namerno neke, ne vem, kam peljati to zgodbo, se ne strinjam. Potem sem pa tudi , eno eno kako bi rekel, sem bil nesramen, pa samo eno eno par besed stisnil tako med razpravo razpravljavcev, ne, pa sem dobil zopet po po nosu. Ne poznaš zadeve. Bom ga citiral, pa boš le mogoče vladi, ko bo treba težke stvari sprejemati, ni biti fajn poslanec. Jaz ne vem, gospod je bil iz SD-ja tule, če sem ... Nihče ga ni silil, da mora iti v vlado. Kolikor jaz vem, volitve je dobila neka druga stranka. Ampak ne navijam za njo, daleč od tega. In pol neki normalni zgodba bi se moralo prvo odvijati tisto, kaj se je, ampak se je zgodilo nekaj čisto drugega, da so enostavno te stranke zmenile, da pač kaj bodo napravile. In danes mi očitate, da ni biti fajn poslanec oziroma da nimam besede, da sem še, ne vem, premalo tu, se tudi ne strinjal. Čeprav gospoda ni danes, mi je žal, da govorim o človeku, ki ga ni, pa vseeno, ne. To so zgodbe, ki enostavno so malo, bi rekel, tako. Poslanec ima vso pravico vprašati in to je moja pravica iskal. Je pa zanimiva bila razprava tudi pri pri pridi pri gospodu Anžetu Logarju, ki je fen povedal, bom ga "Moram reči, da sem zelo zadovoljen nad razpravo gospe Gregorčič, ki je opozorila na pravo dilemo in ravno, in ravno to, da prihaja iz koalicijske vrst kaže na neko upanje interne demokracije znotraj koalicije. Opozorila je na prave stvari, na prave dileme in očitno razprava znotraj koalicije to ni bila pripravljena ali opravljena v zadostni meri, da bo šlo pač za golo sledenje politični agendi koalicije." Zelo zanimiva izjava gospoda Logarja. Pa še, bi rekel, tudi sem mislil razpravljati o fiskalnem pravilu, ampak gospod Logar je tako odlično to danes tu tako da se ne bomo ponavljali. To. Pa še bi nekaj rekel. Glavnem nekaj še imam nekaj za opomniti. Ja. Sistemske rešitve, zdravstvene rešitve, pokojninska reforma, davčna reforma danes. Mi smo celo malo dobili neke neke indice, indice, in kakšna bo potem ta reforma davčna, ki je pripravljena, ne. Se pravi, razbremenitev dela, plač, pa potem obdavčitve kapitala, ne, to pa. To je zanimivo. To gre vse v, vse v tisto, kaj je stranka Levica, obdavčitev kapitala in pa tudi pri obrambi, če se dotaknem. Tam padajo zgodbe ravno na račun tega, pa ne bi rad delal reklame Levici, daleč od tega, tako da o teh topov in masla bodo očitno res ostalo samo maslo, tako je rekel predsednik vlade. Vsi tudi se lahko strinjajo s tem, da je rebalans proračuna politični proračun. Ne, mi bomo vseeno, v Slovenski nacionalni stranki, podprli ta rebalans proračuna, ne glede, septembra bila vlada sestavljena, in ji bom dali leto dni časa, da te ukrepe ali to zgodbo pelje naprej. Kakšni pa bodo rezultati, pa bomo lahko razpravljali drugo leto. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa.